C'est sur le continent africain que toutes ces questions se posent avec le plus de gravité. C'est aussi en Afrique que résident les potentialités les plus grandes. Voyez vous, la donne démographique porte en elle cette dualité. En moins de 40 ans, la population du continent africain va presque doubler. Saurons nous faire de cette dynamique un levier de progrès et de développement humain ou, au contraire, par notre incapacité à éradiquer la pauvreté, deviendra t elle une force incroyable de déstabilisation du monde sur tous les plans?

Une vraie politique de développement doit aussi être un investissement dans l'avenir, qui vienne soutenir une grande ambition pour l'Afrique elle même, une ambition aussi pour notre continent.